Monsieur le Président, mes chers collègues, je tiens d'abord à féliciter notre collègue Diogo Feio pour la qualité du rapport et pour les propositions ambitieuses qu'il contient. Cela démontre aussi que le Parlement européen prend toute sa place dans un débat qui est déterminant pour l'avenir de l'Europe, et nous ne pouvons que nous en féliciter.

Feio d'instaurer un mécanisme pérenne pour la stabilité financière. Nous devons aussi traiter le problème à la racine. Pour cela, je pense que la solution réside aussi dans le renforcement du pacte de stabilité et de croissance et, notamment, des sanctions. C'est indispensable si nous voulons un assainissement durable de la situation budgétaire des États, ce qui n'est pas toujours populaire. C'est contraignant, mais nous n'avons pas le choix.